Auch von meiner Seite nochmals herzlichen Dank an Linda McAvan und die Schattenberichterstatter. Ich glaube, hier hat die Europäische Union sehr schnell agiert.

Das vorliegende Papier zeigt ganz genau, wo wir ansetzen müssen.

Und wir brauchen vor allem das Vertrauen in das System. Wir brauchen die enge Zusammenarbeit, um Medikamente, die einmal in Europa zugelassen worden sind, auch später überwachen zu können, um sicherstellen zu können, dass unerwünschte und vor allem aber auch schädliche Nebenwirkungen schnellstmöglich erfasst werden und dass der gesamte europäische Markt in kürzestmöglicher Zeit informiert wird. Das heißt, dass ein Medikament nicht einfach still und heimlich vom Markt verschwindet, wenn die Produzenten erkannt haben, dass es eventuell schädliche Nebenwirkungen hat, sondern dass aufgeklärt werden muss. Wir brauchen diese Transparenz, wir brauchen die Dringlichkeit und wir brauchen auch die längeren Überwachungsfristen. Was wir ganz speziell brauchen, ist das enge Zusammenarbeiten mit dem Patienten, aber auch mit dem Personal in den Gesundheitsberufen, denn ich glaube, das Pharmakovigilanzpaket kann schlussendlich nur dann wirken, wenn alle darum wissen, das heißt, dass diese Informationen auch zusammenfließen.